W tej debacie brakuje mi tego elementu, który spowodowałby, abyśmy mieli większe zaufanie u obywateli Unii Europejskiej.

Otóż rozmawiamy o kryzysie w Europie, ale rozmawiamy o nim tak, jakby on spadł z nieba, jakby był elementem jakiejś katastrofy naturalnej, a przecież można prześledzić kolejne elementy błędów, które były popełniane i które do tego kryzysu, który dzisiaj mamy, doprowadziły. Jeżeli chcemy, by ten kryzys był nowym początkiem, lepszym startem dla Europy, to w imię naszej wiarygodności musimy szczerze powiedzieć, które elementy naszej konstrukcji zawiodły. I to wcale nie oznacza eurosceptycyzmu, wcale nie oznacza zanegowania Unii Europejskiej.

Mam nadzieję, że ten kryzys będzie szansą na zbudowanie Europy, której będzie więcej. Ale pytanie brzmi co to znaczy więcej Europy?